Cuando hablamos de esto no estamos hablando de simplemente represión de los derechos de manifestación y de reunión. Estamos hablando de una revuelta popular bañada en sangre.

Es cierto que introducimos siempre la cláusula de la preservación del acuerdo nuclear, pero la diplomacia puede hacer mucho en su diálogo político, no solamente con las autoridades iraníes, sino también con la oposición, para asegurarse de que, cuando llegue el momento de que pueda cambiarse la dirigencia represiva en Irán, venga realmente